Deß croit que nous pouvons promouvoir la croissance en Europe en assassinant lentement mais sûrement les producteurs de lait dans beaucoup de régions, entre autres par des surtaxes?

Il a déjà perdu beaucoup trop de temps.